virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á tollalögum númer áttatíu og átta tvö þúsund og fimm lögum númer níutíu og sjö nítján hundruð áttatíu og sjö um vörugjald og lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með síðari breytingum þessu frumvarpi er ætlað að bregðast við þeim erfiðleikum fyrirtækja sem eru í okkar atvinnulífi og einkum þröngri stöðu fyrirtækja vegna þess mikla samdráttar sem nú ríkir í íslensku efnahagslífi það má segja að um sé að ræða nokkurs konar greiðsluaðlögun fyrir atvinnulífið og þetta er hliðstætt mál og flutt var um svipað leyti á síðasta þingi og þá gripið til ráðstafana af þessum toga þetta snýr að því að vegna uppgjörstímabilanna janúar og febrúar annars vegar og mars og apríl hins vegar verði á árinu tvö þúsund og tíu hefðbundnum gjalddögum aðflutningsgjalda og vörugjalda dreift á tvo gjalddaga í stað eins

ráðstöfun var tímabundin og gilti aðeins fyrir árið tvö þúsund og níu í þessu frumvarpi er lagt til að þessi greiðsluaðlögun verði framlengd tímabundið þó þannig að gjalddagar verði einungis tveir en samkvæmt lögum númer sautján tvö þúsund og níu voru gjalddagarnir þrír fyrir hvert uppgjörstímabil hér er sem sagt verið að bakka út úr þessari greiðsluaðlögun í áföngum þannig að skilin verði komin í eðlilegt horf um mitt þetta ár þannig að uppgjörstímabil á síðari hluta ársins verði eins og hefðbundið hefur verið verði frumvarp þetta að lögum hefur það engin áhrif á tekjur ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og tíu þar sem einungis um að ræða tilfærslu í innheimtu innan ársins og má kannski reikna með lítils háttar vaxtatapi fyrir ríkið að greiðslur berast þá síðar innan uppgjörstímabilanna en það er ekki stórvægilegt mál borið saman við það að þetta auðveldar fyrirtækjum mjög að standa skil á þessum gjöldum að hafa möguleikana á að dreifa þeim á tvær greiðslur að þessu sögðu frú forseti legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu ég biðst velvirðingar á því hversu seint málið kemur fram miðað við gjalddagana sem því er ætlað að taka til og vegna þess hvernig til háttar í störfum þingsins og ekki verður fundað á næstu dögum þá væri ákaflega æskilegt ef þingið sæi sér fært að afgreiða þetta mál áður en það gerir hlé á störfum sínum vegna nefndadaga þannig að gjalddaginn hinn næsti sem fram undan er og þetta tekur til fimmtánda þessa